Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kollegen und Kolleginnen! Bei den letzten Reformen der europäischen Agrarpolitik waren wir eigentlich auf einem guten Weg, die Landwirte hin zum Markt zu begleiten.

Denn auch diese Gruppen haben sich den normalen Wettbewerbsregeln zu stellen.

Wir müssen aufpassen, dass das Sicherheitsnetz wirklich nur ein Notfallnetz ist und nicht wieder zu einer Dauerinstrumentalisierung führt, wie wir es jetzt haben, wenn wir die Intervention auf fast alle Produkte ausweiten.

Wir brauchen keine neuen Milchseen und Butterberge, sondern wir brauchen klar Landwirte, die sich dem Markt stellen. Und wir haben sie! Die europäischen Landwirte haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie sich dem Markt stellen können sie sind zu großen Teilen wirklich wettbewerbsfähig.

Vorsichtig müssen wir auch sein. Denn das, was wir jetzt in dem Vorschlag vorliegen haben, kann uns finanziell wirklich auf die Füße fallen. Wenn wir wirklich ein, zwei Krisen im ersten Jahr haben, werden wir das Problem haben, wie wir dann im nächsten Jahr noch die Direktzahlungen finanzieren sollen.